Porque si hay algo que el turismo necesita es certidumbre. Y situaciones como la vivida —y que se puede seguir repitiendo— tienen unas consecuencias dramáticas para este sector estratégico para Canarias. Las pérdidas no solo han sido para las compañías aéreas, los aeropuertos o los turoperadores hoteles, compañías de coches de alquiler, restaurantes, servicios en general, han sufrido unos daños enormes.

Y esto, desde luego, es importante.